Da li su zaista La Valletta i Antalija dali nekakav odgovor na ovo stanje u kojem se danas nalazimo? Mislim da su rezultati relativno skromni. Naravno da podržavam dogovore. Naravno da podržavam dijalog jer dijalog nema alternativu. Alternativa je samo rat, a rat naravno nigdje ne želimo. Neki govore o tome da se spremaju veliki ratovi. Govore i naši saveznici i ljudi koje mi podržavamo. Zato sam siguran da moramo nastaviti politiku suradnje s afričkim zemljama, ali moramo isto tako, kao Europska unija, učiniti sve da velike sile, prije svega SAD i Rusija, počnu djelovati zajedno jer inače ćemo biti pred još većim izazovima nego što smo danas.